samkvæmt annarri málsgrein sautjándu grein þingskapa tekur háttvirtur þingmaður mörður árnason sæti í þeim nefndum sem steinunn valdís óskarsdóttir sat í en það eru